Domnule președinte, toată lumea știe că Europa trebuie reformată, dar noi discutăm aici despre cu totul alte lucruri, nu discutăm cum să facem reformă.

Cu tot respectul, ne aflăm într o situație care, în România, ar fi caracterizată ca a pune căruța înaintea cailor. Prin urmare, prima critică pe care vreau să o aduc este că acest lucru se referă la inversarea priorităților. Deci, nu cred că locurile Regatului Unit trebuie să fie ocupate înainte de a decide viitorul Uniunii Europene. Este mai simplu, mai economic și mai onest față de cetățenii noștri. În al doilea rând, propunerea comisiei AFCO seamănă foarte mult cu mărul oferit Evei de șarpele biblic. Combinarea redistribuirii unor locuri cu așa zisele liste transnaționale poate să seducă statele membre subreprezentate, dar este, în realitate, o manevră prin care se știrbește grav democrația și reprezentarea cetățenilor.